Od jednego z przywódców tamtego regionu usłyszałem taką rzecz Proszę przekazać przywódcom Europy, żeby angażowali się mocniej, bo jeżeli to zaangażowanie zostanie zwieńczone sukcesem, to za taki sukces polityczny otrzymuje się pokojową nagrodę Nobla.

Ale mówiąc zupełnie poważnie, od wszystkich usłyszałem to samo Unia Europejska musi się angażować mocniej w proces bliskowschodni.

Stany Zjednoczone mają pewne ograniczenia polityczne, z drugiej strony nasze zaangażowanie musi uwzględniać współpracę z takim partnerem jak Stany Zjednoczone, chociażby ze względu na strategiczne stosunki Stanów Zjednoczonych z Izraelem.

Premier Tusk i minister Sikorski byli w Izraelu. Tego typu okazje powinniśmy wykorzystywać.